2030. Un documento que nos llega sensiblemente tarde, ya que lo esperábamos a finales del año pasado y que creemos no termina de cumplir las expectativas que en él teníamos puestas porque, para alcanzar los objetivos, aparte de reflexión, nos hace falta acción. En este sentido, hay dos opciones, y quiero poner dos ejemplos claros. Uno, relacionado con el objetivo número 6, sobre el agua. La Directiva marco establece la obligación para la Comisión de presentar un informe de evaluación de la Directiva a más tardar el 20 de diciembre de 2018. Estamos a 13 de febrero de 2019 y seguimos sin noticias al respecto. La mejor regulación también pasa por cumplir lo que disponen las Directivas, tanto los Estados miembros como la Comisión. Otro camino, sin embargo, es el seguido por el comisario Arias Cañete, quien nos puso en posición de liderazgo del objetivo número 4, de lucha contra el cambio climático, antes, durante y después de la COP 21 en París. Y, hoy más que nunca, este liderazgo de la Unión debe ser el referente mundial como el camino a seguir para todos los países en este planeta, que —cierto es— no tiene plan B. Retórica y estética o acción y compromiso. Son dos caminos distintos. Uno da titulares, el otro da resultados. De nuestras instituciones, de las que elijan los ciudadanos en las elecciones del mes de mayo, dependerá el camino que siga la Unión para cumplir con Horizonte